Še enkrat dober dan vsem. V poslanski skupini Stranke modernega centra predloga za avtentično razlago stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena veljavnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je državnemu zboru že leta dva tisoč sedemnajst predložil državni svet na seji matičnega odbora v prejšnjem mandatu, nismo podprli. Takšno odločitev so narekovali predvsem objektivni razlogi, ki so povezani sprejetjem sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. S tem so se po več kot dveh desetletjih začrtali jasni okvirji učiteljevega dela. Urejena je problematika, ki je bila dolga leta neustrezno definirana, na kar je s svojim revizijskim poročilom opozorilo tudi računsko sodišče. Že sam državni svet je v predloženem besedilu izpostavil, da so se zahteve po natančni časovni opredelitvi učiteljevega dela pojavile že proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja in so aktualne tudi v današnjem času. Učiteljevo delo je specifično in ga ni možno enoznačno uvrstiti ne v standardni osemurni, niti v štirideseturni delavnik in s tem u poslanski skupini Stranke modernega centra soglašamo. Temu naravnost sledi tudi spremenjena kolektivna pogodba, ki ustrezno priznava specifiko pedagoškega dela. Temeljni cilj je torej dosežen, na sistemski ravni je zagotovljena celostno, jasno in enotno ureditev delovnega časa učiteljev v slovenskih šolah. S tem se je končalo več let trajajoče nezadovoljstvo pedagoških delavcev, saj je končno določeno, kako naj na šolah merijo delovni čas in obveznosti učiteljev, da bo to enako povsod v državi in enako za vse. Dogovorjene opredelitve delovnega časa tudi ne bo možno enostransko spreminjati. Kar je pomemben doprinos za pravno varnost naših učiteljic in učiteljev in nenazadnje - s tem je storjen tudi pomemben premik naprej in navzgor v smislu zaupanja v učiteljski ceh, njihov ugled in izvajanje njihovega dela. Nova ureditev delovnega časa učitelja se je začela izvajati s tekočim šolskim letom. Na implementacijski ravni se kot običajno pojavlja nekaj poporodnih težav in nejasnosti. Vsaka nova, sploh pa korenita sprememba, se lahko v svojem izvajanju sooča z začetnimi problemi, za katere pa je pomembno, da jih bodo vsi vključeni sproti odpravljali. Zato pri tem pričakujemo resen angažma tako resornega ministrstva kot tudi sindikalnih predstavnikov, da bodo učiteljem in šolam nudili vso potrebno podporo pri razreševanju odprtih nejasnosti. Ker so se vsebini stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja neposredno dogovorili že prejšnja vlada in sindikati s področja vzgoje in izobraževanja, katerih člani, naše učiteljice in učitelji, spremenjeno ureditev uporabljajo pri vsakdanjem delu, bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra tudi danes glasovali za to, da avtentična razlaga ni potrebna. Hvala.